forseti ég vil halda áfram að inna hæstvirtan menntamálaráðherra um stöðu námsmanna og hvernig það sumar sem í vændum er muni blasa við þeim þúsundum einstaklinga sem stunda nám við háskóla landsins því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra fyrstu hvað er áætlað að margir einstaklingar muni leggja stund á sumarnám í háskólum landsins sumarið tvö þúsund og níu öðrum hversu margir sóttu um slíkt nám það er alveg ljóst að við sem samfélag högnumst á því að ungt fólk sem er í námi haldi áfram að stunda sitt nám og ná sér í aukna þekkingu í sumar frekar en að ganga um göturnar og gera lítið sem ekki neitt og þiggja jafnvel atvinnuleysisbætur það er þeir námsmenn sem hafa rétt á slíku kennarar við háskóla landsins hafa sýnt glæsilegt fordæmi margir eru að vinna launalaust í sumar til þess að kenna á þessum sumarönnum og það framlag kennarastéttarinnar er mjög lofsvert og ljóst að það framlag er hluti frá þeirri starfsstétt til ákveðinnar þjóðarsáttar vil ég meina það er gríðarlega mikilvægt að námsmenn geti haldið áfram ótrauðir að auka við sína þekkingu og þess vegna væri mjög áhugavert að heyra það frá hæstvirtum ráðherra hversu margir námsmenn ætla að stunda sumarnám við háskóla landsins í sumar og hvort það voru einhverjir námsmenn sem fengu höfnun vegna slíks ég fékk fyrirspurn frá einum námsmanni um daginn sem sagðist hafa ákveðið að sækja um tvö námskeið vegna þess að hann sótti um tvö námskeið en ekki eitt eða þrjú

sníða þennan galla frá núverandi kerfi því að sjálfsögðu á ekki að refsa viðkomandi einstaklingi að velja tvö námskeið í staðinn fyrir eitt og hann fái þar af leiðandi ekki atvinnuleysisbætur þetta er eitthvað

dögunum en fyrst og síðast er þetta spurning um þetta stóra mál sem meðal annars kennarar í háskólum landsins hafa gert kleift hversu mikið af ungu fólki mun stunda sumarnám við háskóla landsins og ef svo er og það væri þá miður var einhverjum hafnað sem sótti um slíkt nám